Elnök Asszony! Gyakran fogadunk el állásfoglalást az újságírók életének és személyes biztonságának védelmében, amikor EU n kívüli, általában fejlődő országokról van szó. Miközben nem fektetünk elég hangsúlyt rá, hogy egy EU tagállamban is leszámolás áldozatai lehetnek azok a sajtómunkások, akik a politikai vagy gazdasági elit számára kényelmetlen ügyeket tárnak fel. Sokszor bíráltuk itt Törökországot vagy Oroszországot az újságírókkal szembeni erőszakos cselekedetek miatt, ezért a máltai eset azt jelzi, az EU ban is van tennivalónk ezen a téren. Azt hiszem, nemcsak Máltán fordulhat elő, hogy egy újságíró leszámolás áldozata lesz, a mai nyitott világban mindenhol veszélyt hordoz magában a tényfeltárás és az oknyomozás. Itt az ideje, hogy tettekkel mutassunk példát az újságírók védelme terén a hatóságok vizsgálják ki az esetet és találják meg a felelősöket! Különben joggal mutogatnak ránk azok, akiket a sajtószabadság lábbal tiprásával vádolunk, hogy előbb a saját problémáinkat oldjuk meg.